Domnule Președinte, trebuie să conștientizăm că pentru a atinge obiectivele ambițioase din Pactul ecologic european avem nevoie nu doar de soluții inteligente și durabile de transport, ci și de căi durabile de transport, construite în respect față de mediul înconjurător. Vin dintr o țară care se confruntă cu consecințele lipsei unui Plan național de management al siturilor și ariilor naturale protejate. Sunt afectate, între altele, lucrări de mare infrastructură, precum autostrada Sibiu Pitești, sau varianta ocolitoare a municipiului Bacău. Fără aceste investiții nu putem dezvolta România și regiunea Nord Est, una dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană. E de datoria guvernului de la București să urgenteze planurile de management ale siturilor naturale protejate, pentru a nu bloca respectivele lucrări de infrastructură. De aceea, autostrada Moldovei trebuie să fie una prietenoasă cu mediul și să afecteze cât mai puțin flora și fauna din siturile protejate.